Son contenu pourrait inclure énormément d'axes de travail, et je me concentrerai, pour ma part, sur celui des minima sociaux en Europe. Nous les réclamons depuis plusieurs années, et notamment un revenu minimum partout en Europe, tel que je l'avais déjà demandé dans mon rapport sur la lutte contre la pauvreté, il y a maintenant trois ans des pensions minimum, que nous avons pu introduire dans les rapports de réaction aux livres vert et blanc sur ce thème des salaires minimum, notamment en Allemagne, un thème que j'aborde dans des questions adressées au commissaire Andor et au Conseil afin de lutter contre le dumping social entre États membres de l'Union et, donc, contre la mise en concurrence des travailleurs européens.

Il faut toujours beaucoup de temps au Conseil et à la Commission pour constater que le Parlement a raison.